Monsieur le Président, chers collègues, la technicité de ce rapport ne doit pas cacher l'urgence de son adoption. En raison de la gravité de la crise et de la raréfaction des financements, la Grèce est actuellement asphyxiée par les retards dans les grands travaux d'infrastructures. Ces grands travaux sont essentiels au développement économique et à la reprise de la croissance du pays. L'État grec est sous la menace de lourdes amendes évaluées par certains à plus d'un milliard d'euros de la part de ses concessionnaires en raison de ses retards, mais aussi de la part de l'Union européenne pour non respect de certaines directives, sur l'environnement notamment. D'autre part, la Grèce a des difficultés à utiliser ses fonds structurels, malgré les efforts entamés par l'Union pour en accélérer l'absorption, notamment en relevant de 10 points la part de cofinancement européen.

Je souhaite donc saluer le travail de la rapporteure, Danuta Hübner, qui a su convaincre le Conseil d'accepter la proposition de la Commission visant à utiliser les Fonds structurels comme fonds de garantie pour fluidifier les financements des projets d'infrastructures et attirer ainsi les investisseurs privés. Je soutiens sans réserve ce rapport, mais je voudrais aller plus loin.

Au contraire, ce rapport montre que l'Europe peut être efficace si elle utilise tous les outils qui sont à sa disposition pour relancer la croissance, aider à l'amélioration de la situation des finances publiques et soutenir l'investissement dans des projets d'avenir.